Hospodárska a finančná kríza dopadla na transformujúce sa krajiny strednej a východnej Európy oveľa tvrdšie ako na stabilné demokracie západnej Európy.

Treba si však uvedomiť, že zázraky sa dejú iba v rozprávkach. A preto je prvým a základným predpokladom na zmeny k lepšiemu zodpovedná finančná hospodárska politika vlády a moderná pravicová pracovná legislatíva každej postihnutej krajiny. Až potom sa dá cielenými priemyselnými krokmi postupne čiastočne napomôcť ekonomickému rozvoju. Ak má byť takáto pomoc účinná, nesmú sa jej finančné prostriedky minúť na sociálne dávky, či spotrebu a nemali by sa minúť ani na umelo vytvárané nezmyselné pracovné miesta. Nemalo by byť napríklad možné, aby vláda z takejto pomoci umožnila obnoviť prevádzku starej tepelnej elektrárne, ktorá vyprodukuje viac emisií ako elektrickej energie, len preto, aby sa vraj vytvorilo niekoľko nových pracovných miest. Ak chceme postihnutým krajinám skutočne pomôcť, môžeme podporiť iba také finančné projekty, ktoré majú vysoký stupeň inovatívnosti a dôsledne šetria životné prostredie.